My wszyscy wiemy jak bardzo, jak ciężko doświadczony przez historię jest ten naród mówię nie tylko o tym ludobójstwie, które miało miejsce sto lat temu, ale również o dramatycznych początkach niepodległości armeńskiej na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Armenia ma szczególne prawo do bezpiecznych granic. Ludność ormiańska w Górskim Karabachu na szczególne prawo do bezpieczeństwa. My mamy szczególny obowiązek o nich pamiętać. Wiemy pod jak wielką presją Armenia znalazła się wtedy, kiedy Rosja naciskała na jej udział w Euroazjatyckiej Wspólnocie Gospodarczej i na osłabienie relacji z Unią Europejską. Mamy obowiązek o nich pamiętać. Im bardziej będziemy tam obecni, tym bardziej będziemy w warunkach tej dramatycznej izolacji mogli wspierać ich bezpieczeństwo.